Madame la Présidente, à la veille des élections européennes, nous devons délivrer un message clair et volontaire aux citoyens. Alors répondons à leur impatience en confortant une Europe qui leur parle parce qu'elle prépare leur avenir et parce qu'elle les protège. Préparer l'avenir, c'est faire de la recherche une priorité, c'est investir dans l'éducation et la formation professionnelle grâce à Erasmus, c'est offrir à tous les jeunes la possibilité d'aller à la rencontre de la diversité européenne. Protéger les Européens, c'est prendre la mesure des défis migratoires et disposer de crédits appropriés pour contrôler les frontières extérieures Frontex et ASO c'est établir des relations constructives avec les pays africains, les Balkans, le Moyen Orient, c'est préserver le climat. Protéger les Européens, c'est donner corps à la coopération structurée en matière de défense et de sécurité, c'est mobiliser les moyens requis pour lutter contre les défis et les menaces que nous lance la mondialisation et que les États ne peuvent plus assumer seuls au plan national.